það er mikið fagnaðarefni að alþingi íslendinga sé nú í þeirri stöðu í fyrsta sinn í fimmtíu og fimm ár að hér á alþingi er ekki uppi ágreiningur um að svo friðvænlegt sé í okkar heimshluta að ekki sé þörf á bandarískum herafla hér á landi í fyrsta sinn í fimmtíu og fimm ár er ekki um það ágreiningur hér á alþingi að það sé ekki þörf á bandarískum herafla hér á landi það eru mikil forréttindi að búa í slíkum heimshluta það eru mikil forréttindi líka fyrir íslenska stjórnmálamenn að fá að takast á við öryggis og varnarmálin við þessar nýju aðstæður sú staðreynd að ekki er lengur ágreiningur um að ekki sé þörf á bandarísku varnarliði í landinu markar pólitísk tímamót og skapar alveg ný tækifæri ég er ekki alveg viss um að við séum öll búin að átta okkur á þeim möguleikum sem í þessu felast en það eru sannarlega ný tíðindi að allir skuli vera sammála um það hér á þingi að ekki sé þörf fyrir sýnilegan herafla á íslandi það eru ný tíðindi vegna þess að samfylkingin hefur lengi bent á það hér á þingi og annars staðar að hingað til hafi ekki verið færð nein haldbær rök fyrir því að hér þyrftu að vera svokallaðir sýnilegar varnir í formi fjögurra herþotna

var þetta kallað af hálfu stjórnarliða og það voru aldeilis ekki allir sammála því að það væri ekki endilega þörf fyrir þennan viðbúnað hér á landi það voru ekki allir sammála því fyrir þremur árum þegar umræða kom upp um þetta í kjölfar tilkynninga frá bandarískum stjórnvöldum um að þau hygðust fara á brott með sinn herafla

jafnvel í mars síðastliðinn var uppi um þetta ágreiningur þá var viðtal við forsætisráðherra í sjónvarpinu þann þriðja febrúar tvö þúsund og sex og fréttamaðurinn innleiddi viðtalið og sagði orrustuþoturnar fjórar á keflavíkurflugvelli eru orðnar hálfgert tákn fyrir baráttu stjórnvalda fyrir vörnum landsins eru þær enn lykilatriði eða má hugleiða annars konar varnarfyrirkomulag spyr fréttamaðurinn forsætisráðherra forsætisráðherra geir h haarde svarar þoturnar eru lykilatriði í okkar huga já og fjórar þotur eru lágmarkið held ég í huga allra eða að dómi allra þeirra sem þekkja til þessara mála fjórar þotur eru lágmarkið að dómi allra þetta sagði hæstvirtur forsætisráðherra í febrúar við getum líka farið lengra aftur til þess tíma þegar davíð oddsson var forsætisráðherra og fór með samskipti við bandarísk stjórnvöld vegna varnarmálanna þá lýsti hana því yfir að fjórar herþotur væri lágmarksviðbúnaður hér á landi og ef bandarísk stjórnvöld tækju einhliða ákvörðun um eitthvað annað jafngilti það uppsögn varnarsamningsins hann hafði uppi hótanir um að það jafngilti uppsögn og hann sagði með leyfi forseta að það að fækka þotunum niður í fjórar eins og gert var á sínum tíma væri algjört lágmark og minna væri ekki bjóðandi natóþjóð sagði þáverandi forsætisráðherra og hann hafði í hótunum nú blasir við að þessar hótanir voru aldrei annað en innantóm orð og blekkingar

nú eru þoturnar og allt herliðið farið og hvað segja ráðherrarnir þá þeir segja það er fullnægjandi að vera með varnarskuldbindingu við þurfum ekki herafla þetta segir meðal annars hæstvirtur dómsmálaráðherra í viðtali við morgunútvarpið nú nýverið en þar sagði hann með leyfi forseta

lágmark og það væri vá fyrir dyrum ef ekki væri hér viðbúnaður í formi fjögurra þotna en þessir ráðamenn blekktu ekki bara bandarísk stjórnvöld heldur blekktu þeir og það er kannski það alvarlega þeir blekktu íslenskan almenning töldu fólki trú um að það væri varnarlaust og mikil vá fyrir dyrum ef þessi viðbúnaður væri ekki á keflavíkurflugvelli nú yppa þeir öxlum og segja að þetta skipti ekki máli þetta skiptir engu máli segja þeir þjóðin er ekkert varnarlaus hvað er að marka svona menn og hvernig getur þjóðin trúað þeim þegar mikið liggur við hvernig hún trúað þeim þegar þeir eru búnir að blekkja hana mánuðum og árum saman í þessu máli þessar blekkingar eru bara til marks um það hversu illa undirbúin stjórnvöld voru í þessum viðræðum sem þau þó töldu hafa gríðarlega þýðingu fyrir varnir og öryggi íslands bæði undirbúningurinn og samningatæknin er mikill áfellisdómur yfir ríkisstjórninni hún hélt illa á þessum málum hún beitti blekkingum og hafði í hótunum í stað þess að horfast í augu við breytta heimsmynd og mæta að samningaborðinu miklu fyrr og hafa þá um eitthvað að semja og vera með einhver samningsmarkmið og vita þá hvert þeir vildu stefna þeir ofmátu samningsstöðu sína og í því var auðvitað fólginn ákveðinn oflátungsháttur þeir fóru líka í viðræðurnar án samningsmarkmiða þeir skilgreindu ekki varnarhagsmunina þeir mættu tómhentir í viðræðurnar

og til að kóróna þetta allt saman sagði svo forsætisráðherra í mars að við ættum engan annan kost en að semja við bandaríkin við ættum engan annan kost hann gaf þeim möo sjálfdæmi og lagði málið í þeirra hendur núna stöndum við hér eftir allt þetta klúður sem á undan er gengið með pólitískt samkomulag í höndunum um varnir íslands og samning um viðskilnað hersins því til grundvallar þessu samkomulagi liggur varnaráætlun sem er leyniplagg það kom fram í samningaviðræðunum að bandaríkjamenn skilgreina varnarþarfir okkar og varnarviðbúnað það var sagt berum orðum af hæstvirtum forsætisráðherra að þetta væri mál sem við hefðum ekki vit á þetta gerðu þeir þeir skilgreina varnarþarfir okkar og varnarviðbúnað þeir setja upp áætlunina sem enginn fær að sjá nema forsætisráðherra og utanríkisráðherra bandaríkjamenn vildu gera keflavíkurstöðina að varaherstöð en hafa óheftan aðgang að landinu til æfinga eða athafna ef þeir teldu hagsmunum sínum ógnað

þeir fá aðgang að landinu til æfinga og athafna þeir fá óheftan aðgang þeir fá varaherstöð ég ætla að lýsa því yfir strax að samfylkingin mun ekki taka neina pólitíska ábyrgð á því samkomulagi sem gert hefur verið vegna þess að hún veit ekkert hvað í því felst það byggir á leynilegri varnaráætlun og við ætlum ekki að bera ábyrgð á slíkri áætlun samningarnir eru allir á forsendum bandaríkjamanna og þeir eru snautlegir fyrir íslensk stjórnvöld bandaríkjamenn fara út að eigin ósk en eru leystir út með samningi sem felur í sér að þeir fá allt það sem þeir vilja virðulegur forseti við stöndum uppi með þennan samning samfylkingin lagði ævinlega til að sjöundu grein varnarsamningsins yrði virkjuð

við leggjum áherslu á að öryggismálanefndin sem gert er ráð fyrir að starfi verði skipuð hið fyrsta hún meti hagsmuni okkar og stöðu og síðan tökum við ákvarðanir í framhaldi af því en leyndinni verður að aflétta af varnaráætluninni leyndinni verður að aflétta að hluta til gagnvart almenningi en skilyrðislaust gagnvart forustumönnum í öllum